Tisztelt Elnök Úr! Hazám, keresztény Európa. Útálom és arcába vágom Száz év, de tán kétezer óta őrült, mocskos, aljas világ ez, ez a farizeus Európa! hazám, boldogtalan Európa, ha túléled a harcok végét, elbírod e még te az Istent, a Szeretetet és a Békét?

Isten óvja és vezesse hazámat, Magyarországot és a keresztény Európát! Isten áldja Önöket, viszontlátásra!